Sie lautet Ist die Kommission bereit, mindestens 10 der derzeit jährlich 51 Milliarden Euro als Anschubfinanzierung für neue Stromnetze im Bereich erneuerbarer Energien einzurichten? Sie haben jetzt viel erzählt. Alles richtig. Nur darum geht es doch nicht. Es geht doch darum, jetzt ein Signal zu setzen und zu sagen Ja, wir haben verstanden. Ja, wir ziehen die Konsequenzen aus Fukushima. Ja, wir meinen 2020 wirklich ernst. Um eine Energiewende voranzubringen, müssen wir den Strom aus Norddeutschland nach Österreich bringen.

Sie haben sicherlich auch Erfahrung in diesem Bereich. Da braucht man Leitungen. Also nochmals meine Frage Sind Sie persönlich bereit, genau diese Anschubfinanzierung, von der alle sagen, dass wir sie dringend brauchen, wirklich auf den Weg zu bringen und nicht einfach das umzusetzen, was unter Ihren Vorvorgängern beschlossen worden ist?